forseti vill geta þess að um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um stöðu þjóðkirkju kristni og kristinfræðslu málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtur kirkjumálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein